Hvala za besedo, predsedujoči. Osnovna šola za petsto evrov posrednih stroškov je še vedno veliko bolj dostopna kakor osnovna šola za pet tisoč evrov. To rekši, pa je potrebno celotno šolsko vertikalo, ne zgolj ne zgolj osnovno šolo, narediti v popolnoma in v celoti brezplačno, ker, priznajmo si, marsikatera delavska družina teh petsto evrov za otroka, ki ga pošlje v šolo, zelo težko napraska skupaj ali pa morda niti ne napraska. Ampak to ni razlog, zakaj sem se prijavil k razpravi. Iztočnica je naslednja. Morda ste opazili, kako vsakič, ko imamo na zakonodajni mizi predlog za zniževanje obdavčitve bogatih, tu zraven umanjkajo trdne številke. In namesto resnega argumenta - ne glede na to, kdo je predlagatelj, ali je predlagatelj trdna desnica, ali je predlagatelj vlada, sploh nima veze, namesto trdnega argumenta, stopa neoliberalna "trickle-down" ekonomija. Če bomo bogatim dali več denarja, potem bo en "čirule čarule" kasneje vsem lepše, vsem boljše in zmagovalec tega procesa naj bi bil - pazite ta paradoks - delavski razred. To slikanico na tej konkretni seji dopolnjujejo še naslednje davčne basne in basni in povesti z mitološkimi bitji, kot so to, ne vem, Ralf Schumacher, pogajanja v javnem sektorju, neki raznorazni signali, imeli smo celo primer razpravljavca, ki je prišel gor in razlagal, da iti v smeri davčne oaze in pustiti bogatim več denarja medtem ko se na drugi strani vzdržuje še vedno visoka raven revščina. Pomeni etično in moralno odločitev. Si to predstavljate? Trda dejstva, številke, računi. Konkretnosti, seveda tega narativa, prostotržne ekonomije in davčne razbremenitve bogatih ne potrjujejo, ampak to vsakokratnih predlagateljev, v tem konkretnem primeru so to krščanski demokrati, niti približno ne zmoti. In uvodna prva resnica je naslednja: predlog za ukinitev najvišjega davčnega razreda oziroma cel tale davčni komplet, ki ga imamo na mizi, pomeni več kot polmilijardni izpad proračunskih sredstev iz naslova dohodnine. Pol milijarde! Ki jih zmanjka v socialni državi. Pol milijarde. To naj bi se po tisti prostotržni čirule čarule magiji, ki sem jo uvodoma omenjal, prevedlo v višjo potrošnjo, ta višja potrošnja ne bi pripeljala do več posredno pobranih davkov in to naj bi zapolnilo luknjo, ki nastaja v proračunu oziroma v socialni državi. Edini problem s to trditvijo in to logiko je, da je ta luknja težka pol milijarde evrov, prihodek iz povečane potrošnje pa bi bil, koliko, dvajset, trideset milijonov evrov. To ni niti ista fiskalna disciplina, kamoli isti fiskalni šport. Tako da tega mislim, da res kot argument ne moremo uporabljati. Če želimo povečati javnofinančne prihodke, tega ne bomo storil z bizarnim obratom, da znižujemo davke za bogate, ampak prav nasprotno, dvigniti moramo obdavčitev kapitala in dvigniti moramo obdavčitev bogati. Samo na tak način se bo povečala blaginja za delavsko večino v tej državi, samo na tak način bomo napredovali v smeri družbe enakih, v smeri pravične družbe. Naslednji argument, po katerem posegajo zagovorniki zniževanja davkov bogatih, je, da naj bi to pripeljalo v oblikovanje novih delovnih mest. Za začetek že učbeniško, doktrinarno, če želite, stoji, da zniževanje davkov na gospodarsko rast in vpliva zgolj kratkotrajno. Torej učinek je hipen, pozna se v tistem trenutku, potem naprej se pa porazgubi. Razlika je pa v tem, da smo za en spiralni obrat nižje v blaginji in družbeni pravičnosti. Že nazadnje, ko smo imeli ta isti zakon Nove Slovenije na mizi, sem navedel naslednje, pa bom spet. Študija, objavila jo je Banka Slovenije, leta dva tisoč trinajst, bom citiral glavno poanto: "Enkratne spremembe v državni potrošnji in davkih v Sloveniji imajo predvidoma kratkotrajen učinek in se jih ne da uporabiti pri pospeševanju ekonomske aktivnosti na daljši rok." Konec citata. Torej, poklekne tudi argument delovnih mest. Na sploh se pa zatakne pri vprašanju družbene pravičnosti in razvojne prebojnosti ob znižanju davkov iz petdeset, znižanje največjega dohodninskega razreda iz petdeset na triinštirideset odstotkov, pomeni nekaj diametralno nasprotnega od družbenega razvoja in družbene pravičnosti ne glede na to, kako to advokati davčnega rezanja prikazujejo. Vam bom navedel primer Belgije, kjer je najvišja dohodninska stopnja postavljena višje kot pri nas, postavljena je na štiriinpetdeset odstotkov in zajema dohodke nad slabih štirideset tisoč evrov. Pri nas najvišja dohodninska stopnja velja za dohodke nad sedemdeset tisoč evrov, skoraj še enkrat širša je ta osnova. In to je logika, ki je prej pravilo kot izjema za vsako približno razvojno naravnano državo. Pazite, tukaj se ne pogovarjamo o temeljnih konceptualnih razlikah kapitalizma, socializma ali karkoli podobnega. Ne. Pogovarjamo se znotraj okvirov kapitalizma, kjer lahko gremo po poti globalnega podizvajalca, osiromašene države, razsutega javnega sektorja, lahko gremo pa po poti razvojne špice. Strategijo zniževanja davkov so ubrale države, ki so prav tako začele podlegati doktrini prostega trga z istimi argumenti, kot jih navajajo slovenski advokati davčnih rezov. Romunija recimo, tretja najnižja stopnja dohodnine v Evropski uniji, šestnajst odstotkov najvišja stopnja. Absolutni rekorder tukaj je Bolgarija, deset odstotkov - najvišji dohodninski razred. Kakšna je bolgarska slika? Sedem milijonov prebivalcev doma, pa dva milijona prebivalcev, ki je iz države zbežala. Ti odstotki in te številke so še bistveno bolj dramatične od migracij, ki smo jim priča v Sloveniji. Niso bogate države tiste, ki znižujejo najvišje davčne, najvišje dohodninske razrede. To počnejo revne države z idejo in ideologijo, da bi bile zaradi tega nekoč bogate, pa je seveda situacija ravno obratna, ne. To je spirala navzdol, to je spirala do dna. Če hočemo to spiralo razvoja socialnega, tehnološkega in še kakšnega drugačnega obrniti navzgor, moramo iti v smeri večje davčne pravičnosti, torej dodatne obdavčitve kapitala in dodatne obdavčitve Ampak predlagatelji poskušajo ta globoko nepošten predlog dodatnega davčnega razbremenjevanja bogatih pokazati kot nekaj, kar je po meri delavskega razreda. Kot sem že uvodoma povedal, to seveda ni ni res. Tudi s tem dvigom splošne olajšave in tako delavskim razredom bi se te davčne spremembe poznale za dvomestno številko letno na plači, bogatim bi se letno to poznalo za štirimestno številko. Razlika je v polmilijardni luknji v proračunu, polmilijardni luknji v javnih financah oziroma v praksi, da ima delavski razred na voljo bankrotirane bolnišnice, bogati si pa še lažje privoščijo zasebnega zdravnika. V Levici predlagamo: enotna olajšava sicer ja, razbremenitev, če že, prvega in drugega dohodninskega razreda. Kje dobiti razliko, kje dvigniti prihodke, je pa seveda dodatna obdavčitev bogatih, tudi širša osnova za obdavčitve bogatih. To je politika za pravičnejšo družbo, to je politika za dvig plač, brez da kratko pokasira socialna država. Bogati so dovolj bogati. Bogati so prebogati v resnici. In naloga države je, da poseže po svojih redistributivnih mehanizmih in te družbene neenakosti zgladi, da jih uravna. Vzame tam, kjer je, in da tja, kjer ni. Od bogatih in kapitala k delavskemu razredu. Hvala.